Non, c'est parce que le moteur de l'intégration européenne est en panne qu'il importe de faire une introspection collective. Disons le clairement, notre manière de fonctionner va nous conduire tout droit dans la deuxième ligue. Cette conférence sera l'occasion de s'entendre sur un diagnostic collectif, de nous interroger sur les raisons de notre paralysie, de coaliser les efforts des citoyens soucieux de contribuer à façonner leur avenir, de donner une voix aux déçus et aussi de donner une voix aux jeunes.